Voorzitter, wat kunnen de Europese instellingen doen voor de Roma in EU lidstaten? Vanuit Bulgarije kreeg ik gisteren van direct betrokken experts heldere concrete verzoeken die ik van harte deel en u ook meegeef. Een steun vooral de Roma projecten van NGO's en kerken, want zij koesteren minder vooroordelen en ijveren voor Roma successen. Twee help mee aan goed onderwijs in veilige, veilige scholen binnen de Roma gemeenschappen. Let wel, in sommige Bulgaarse dorpen kunnen slechts 80 van de 2000 kinderen per bus naar school in de stad. Drie gun Roma kinderen de kans vanaf hun vierde of vijfde jaar te wennen aan een regulier basisonderwijs. Betrek daarbij vooral hun ouders en onderwijs zowel in Roma als Bulgaarse culturele praktijken. Vier dring er bij de Bulgaarse autoriteiten op aan de rol van Roma kerken te erkennen en actief te ondersteunen als de bruggenbouwers tussen Roma en Bulgaren, als verfrissende, moedgevende openingen in Roma getto's.